Ja, spoštovana poslanka. Najprej okrog, promocije turizma - bolj, ko gremo drža, stran od naše domovine, bolj je pomembno, da promoviramo državo kot celoto - Zeleno, aktivno in pa zdravo destinacijo za petzvezdična doživetja. Verjamem, da smo se v zadnjem obdobju, odkar smo pospešili promocijo Slovenije na tujih trgih, na neki način enakopravno orientirali na Slovenijo kot celoto, da imamo sicer pet, ali pa šest glavnih, promocijskih prepoznavnostnih stebrov, ki jih povezujmo skupaj s Slovenijo, vendar pa ne, pri vsem tem dajemo enako težo, širši, državni, ponudbi. Na konec koncev bo ključna možnost za uveljavitev tudi, problemskih območij skozi, našo, pač, z našim pristopom, da bomo leta dva dvajset, evropska astronomska, regija, kot sem povedal, imamo direktno za turizem na problemskih območjih tudi namenjeni teh osem milijonov, sredstev, za, energetsko sanacijo turističnih, objektov in tudi pri vseh ostalih zadevah, dajemo, na neki način, dodatno, težo problemskim in pa obmejnim področjem, tako da od skupnega, čisto konkretnega, zneska v letošnjem letu - dvesto petdeset milijonov evrov, tukaj gre za gospodarstvo - sto petdeset milijonov novih razpisov in pa sto milijonov iz razpisov iz prejšnjih let, ki so namenjeni predvsem malim in srednjim podjetjem, lahko tudi mejna, obmejna problemska območja, računajo na ta sredstva, zato ker so, tudi za njih, če se bodo prijavljali v tem kontekstu, prednostno, namenjene obravnave. Hvala lepa.